herra forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu þeirri sem gerð var grein fyrir en með henni er leitað heimildar alþingis til að að staðfesta fyrir íslands hönd

fjögur um almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál gerð er grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er hún prentuð sem fylgiskjal með henni ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir samkvæmt tilskipuninni geta allir einstaklingar og lögaðilar óskað eftir aðgangi að upplýsingum um umhverfismál sem opinber yfirvöld ráða yfir eða eru geymdar fyrir þeirra hönd án þess að sýna fram á að þeir hafi hagsmuna að gæta tilskipunin fellir úr gildi eldri tilskipun um frjálsan aðgang að upplýsingum um umhverfismál frumvarp til laga um umhverfismál sem ætlað er að innleiða tilskipunina er nú til umfjöllunar hér á alþingi í umhverfisnefnd ég legg til herra forseti að að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar